Naročito, i tema koja govori o konkurentnosti srednjih i malih poduzeća je tema koja nam je iznimno važna, iznimno bitna, pogotovo za nas liberali, ali i kao što čujem za sve ostale ovdje u ovoj auli. Kao izvjestitelj za Jadransko jonsku makroregiju htio bih iskoristiti priliku i uključit se u raspravu oko Alpske makroregije, odnosno alpske strategije Europske unije. I tu želim istaknuti jedan globalni problem, problem koji je vezan za sve strategije.

Nastale su makroregije, počele su funkcionirati, i Baltička i Dunavska, Jadransko jonska je tu i Alpska je sada tu.